Sagen Sie Nein oder sagen Sie Ja, aber geben Sie eine klare Antwort! Sie glauben all das, was die Minister aus Frankreich erklärt haben, nachdem sie schon gehandelt haben.

Sie haben zuerst die Leute hinausgeschmissen, und dann sagen Sie Ihnen, wir sind gerecht und wir werden niemanden diskriminieren.

Das finde ich skandalös, das ist für meine Fraktion nicht akzeptabel.